Domnule președinte, domnule comisar, este un regulament extrem de important, dar, datorită faptului că este foarte important, Comisia are o sarcină foarte grea. În primul rând, trebuie să stabiliți acele criterii și trebuie să fim atenți cum stabilim. Foarte multă transparență și extrem de bine definit.

Evident că investiții durabile trebuie să țină cont de cerințele de mediu, de cerințele sociale, de protejarea resurselor. În același timp, nu trebuie să blocheze așa cum mai spuneau aici colegii dezvoltarea IMM urilor. Trebuie să vedem în ce context național, cum putem în anumite zone îndepărtate să nu avem același efect ca la Fondul european pentru investiții strategice, care s a definit ca fiind un fond care vrea să dezvolte coeziune și să dezvolte zonele mai sărace și acum constatăm că s au concentrat fondurile în cinci state membre. Deci este extrem de important Comisia ce face cu aceste criterii. Evident că trebuie urmărite și așa cum prevede și regulamentul să faceți un raport prin care să arătați efectele acestui regulament, însă sunt îngrijorată, pentru că sunt anumite puncte în acest regulament care duc la blocarea investițiilor în anumite sectoare.